Entschuldigen Sie, Herr Chichester, ich habe Deutsch gesprochen, aber in meiner Rede kein Wort über Deutschland gesagt. Wenn ich etwas zu Deutschland sagen würde, dann dies Ich finde es richtig, dass die deutsche Regierung z.

Deswegen steigen wir aus. Das finde ich aus deutscher Sicht hier wichtig einzubringen. Darüber hatte ich in meiner Rede gar nichts gesagt. Zweitens zu Japan In Japan haben TEPCO und andere Betreiber von Atomkraftwerken bis Fukushima behauptet, ihre Anlagen seien gegen alle zu erwartenden Erdbeben technisch gewappnet. Der Tsunami war auch in dieser Größenordnung als Horror Tsunami vorausgesagt worden, es gab dazu Warnungen. Warum die Internationale Atomenergiebehörde nicht früher eingeschritten ist, kann ich Ihnen